Nu doresc să subliniez decât două lucruri importanța țărilor furnizoare de gaz și importanța țărilor care sunt tranzitate, dar în același timp doresc să felicit raportorul pentru oportunitatea și modul în care a abordat această problemă. În calitatea mea de raportor pentru Turkmenistan, consider că această țară este unul dintre furnizorii vitali pentru Uniunea Europeană, date fiind rezervele pe care le are și oportunitățile de deschidere față de Uniunea Europeană, așa cum au făcut o și față de alte țări asiatice, și mă refer la China. Cred că toate proiectele europene, inclusiv Nabucco, White Stream, depind de relația cu această țară și în acest context consider că este absolut util ca relațiile cu țările furnizoare să fie îmbunătățite, păstrând în același timp standardele impuse de Uniunea Europeană. Angajarea acestor țări într un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, nu doar din punct de vedere economic ci și din punct de vedere democratic, este o relație care, în politica externă a Uniunii Europene, trebuie să fie privilegiată. În al doilea rând doresc să subliniez importanța pe care România, țara mea de origine, o are în ceea ce privește tranzitul.